Señora presidenta, señor comisario, la pasada crisis financiera dejó entrever un claro espacio de grises, donde el sector financiero, las autoridades, los reguladores, los supervisores, compartían información, compartían espacios, compartían debates. Y los compartían de tal manera que, de alguna manera u otra, acababan influenciando las decisiones. Y esta percepción de la ciudadanía europea, esta percepción de que las autoridades públicas no son lo independientes que debieran ser de algún tipo de grupos de interés, es una percepción que mina la confianza en el sistema democrático, es una apreciación que mina la confianza en Europa, en el proyecto comunitario. Yo creo que es muy importante que, en este caso que estamos discutiendo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento haya aprobado por unanimidad —unanimidad, no una mayoría amplia, unanimidad— una serie de requisitos, de recomendaciones para evitar este tipo de puertas giratorias. Porque creemos que no es razonable que los colegas de las instituciones supervisoras sean aquellos que deban evaluar si los empleados públicos de esas agencias pueden o no pueden ir a determinadas empresas. Es necesaria una agencia independiente, con competencia para todas las instituciones europeas, la Comisión y las agencias supervisoras, que, de alguna manera, evalúe claramente los criterios, evalúe, en fin, las características de esos movimientos laborales, para permitir mejorar la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones, para mejorar la confianza en la democracia europea y abrir un espacio, como digo, de una mayor responsabilidad política en el conjunto de la Unión.